Viele Fragen, Frau Kommissarin Erinnern Sie sich noch an das Jahr 1999? So alt ist das Mandat, auf dessen Basis mit dem Mercosur verhandelt wird aus dem vergangenen Jahrtausend. Damals gab es noch nicht einmal den Euro und dieses alte Blatt Papier wurde bis heute nicht einmal veröffentlicht. Und auch an den Rat Halten Sie es in Anbetracht der wachsenden Kritik in den Mitgliedstaaten wirklich für demokratisch legitim, kein neues Mandat zu definieren? Unsere Bauern sind nun alarmiert noch ein Freihandelsabkommen. Also wieder neue Quoten? Wieder der Deal, Marktzugang für Dienstleistungen und Industriegüter aus der EU gegen Marktzugang für Agrargüter aus Brasilien und Argentinien? Ich habe die Kommission wiederholt aufgefordert, eine Berechnung zu veröffentlichen, was denn in der Summe für Belastungen für Europas Landwirte entstehen, wenn wir die gesamten laufenden Verhandlungen addieren.

Gönnen Sie uns allen eine Atempause, in der wir in Europa, aber auch unsere Freunde im Mercosur und dazu gehört auch Venezuela demokratisch definieren können, welche Art von fairen Handelsbeziehungen wir gemeinsam aufbauen können.